Notwendig ist sie, weil internationaler Wettbewerb Strukturwandel und Modernisierung erzwingt, und ohne Anpassungen keine Volkswirtschaft Bestand hat. Digitaler Wandel birgt Risiken gewiss doch der Gesetzentwurf gewährt hier mangelhaften Schutz der Nutzer und ihrer Daten, und die Parlamentsberichte nicht mehr als Erste Hilfe. Denn Kommission und Parlament geht es gar nicht um Verbraucherschutz, sondern wie fast immer um Deutungshoheit nicht nur über unerlaubte, sondern auch über unerwünschte Inhalte. Online geteilt werden soll nur, was gefällt nicht den Nutzern, sondern Justiz, Staatsanwalt und einer neuen EU Agentur zu diesem Zweck.

Und seien wir ehrlich Digitaler Wandel und künstliche Intelligenz sind das Rettende, wenn uns die natürliche Intelligenz knapp wird infolge immer weniger junger Europäer. Denn künstliche Intelligenz setzt knappe menschliche Intelligenz frei und ist sozialpolitisch billiger als unqualifizierte Zuwanderung.